Voorzitter, als rapporteur van de Commissie burgerlijke vrijheden wil ik hier een duidelijke boodschap brengen. Er zijn drie criteria waaraan bodyscanners moeten voldoen.

Dat laatste is cruciaal voor de gezondheid van de Europeaan. Die apparaten staan niet alleen maar op vliegvelden. Die apparaten staan bijvoorbeeld ook bij het gerechtshof in Parijs en ik ben ervan overtuigd dat ze op veel meer plekken zullen gaan staan. Dat is waarom het Europees Parlement en de Europese Commissie duidelijke rechten moeten vastleggen voor de Europeanen en duidelijke criteria waaraan die machines moeten voldoen.

Ik zou graag ook nog duidelijkheid hebben over de dataopslag en de foto's. Wat mij wel erg teleurstelt, is dat u er nog steeds voor kiest om dit besluit als een soort technisch besluit in comitologie door te voeren en dat u met voorstellen komt, nog voordat wij hier hebben kunnen stemmen over de inzet van het Europees Parlement.

Dit gaat over de veiligheid, maar zeker ook over de privacy van burgers.